áður en ég fer yfir helstu atriði frumvarpsins mun ég fara yfir tvö nátengd efni frumvarps í fyrsta lagi af hverju við þurfum á að halda því öfluga fjármálaeftirliti sem við erum að byggja upp og í öðru lagi aðeins um stöðu sjálfrar eftirlitsstofnunar fjármálaeftirlitsins fyrst aðeins um starfsemi eftirlitsins sjálfs sem hefur þróast mjög hratt og núna annað árið í röð eykst er hér lagt til að rekstrartekjur þess aukist um fimmtíu prósent annað árið í röð þannig að umfang þess hefur vaxið mjög á milli ára meginmálið er að starfsemi þess er jafnbrýn og raun ber vitni til að tryggja stöðugleika og öryggi í rekstri fjármálaþjónustu fyrirtækjanna almennt þannig að öflugt fjármálaeftirlit stendur í rauninni á bak við þá miklu útrás og þá vel heppnuðu útrás fjármálafyrirtækjanna okkar á síðustu tíu til tólf árum frá því að kaupþing opnaði fyrsta útibúið í lúxemborg og síðan þá hefur þetta orðið af þeirri gífurlega miklu og vel heppnuðu útrás sem raun ber vitni og þar stendur öflugt fjármálaeftirlit sem nýtur alþjóðlegstrausts viðurkenningar í algerlega því algerlega að baki til að bankarnir okkar og fjármálaþjónustan njóti ýtrasta trausts á erlendri grundu og geti haslað sér völl með

og þar skiptir öflugt fjármálaeftirlit sem í fyrsta lagi ræður við hlutverk sitt og í öðru lagi veldur því mikla eftirliti sem á það er lagt með þessum stofnunum öllu máli þess vegna hefur verið staðið jafnvel að baki því og ástæða er til að gera á síðustu árum og er hér gert enn og aftur með því frumvarpi sem ég mæli fyrir í dag og markar þau skil í sögu eftirlitsins að umfang þess eykst svo mikið sem hér er lagt til annað árið í röð við þurfum fjármálaeftirlit til að stuðla og byggja upp trúverðugleika markaðarins fjárfestar og sparifjáreigendur verða að hafa trú á því að undirstöður fjármálaþjónustufyrirtækja séu í lagi og leikreglum sé fylgt til hins ýtrasta til dæmis varðandi jafnræði fjárfesta og ef ekki þá dregur það úr virkni markaðar og eykur kostnað fjármagns og þar af leiðandi úr skilvirkni og þeim krafti sem er í fjármálaþjónustunni hérlendis og er að verða einn af okkar

innanlands og utan og stendur að stórum hluta að baki þeim hagvexti og þeirri öflugu atvinnusókn sem hér hefur að mörgu leyti staðið yfir trúverðugleiki og stöðugleiki markaðar eru að sjálfsögðu sérstök samgæði sem þarf að varðveita fjármálakreppur geta haft djúpstæð og efnahagsleg áhrif eins og menn óttuðust að mundi gerast í bankakreppunni á dögunum þegar íslensk fjármálafyrirtæki og bankar stóðu það af sér vegna þess að þær stofnanir höfðu staðið vel að endurfjármögnun og uppbyggingu á sínum instruktur núna þegar gekk aðeins á með þau fyrir nokkrum mánuðum síðan þess vegna leggja flest lönd mikið upp úr því að tryggja öflugt eftirlit með fjármálastarfsemi hefur vel tekist til með uppbyggingu fjármálaeftirlitsins íslensk að ég tel og stendur fyrir dyrum að efla það með bæði tekjustofnum þess og innri starfsemi eftir því sem efni standa til og þegar ég heimsótti danska fjármálaeftirlitið á dögunum þá sannfærðist ég um það fjármálaeftirlit sem hefur verið starfrækt lengi hefur þróast mjög er öflugt og nýtur virðingar innan danmerkur og utan þá sannfærðist ég um að við erum mjög á réttri leið með okkar íslenska eftirlit eins og það er byggt upp hér að auki þurfum við fjármálaeftirlit því að virkt fjármálaeftirlit er forsenda útrásar og alþjóðavæðingar eins og ég gat um áðan starfsleyfi er útgefið á íslandi og trú á því fjármálaeftirliti sem hér er framkvæmt er forsenda útrásar innan e e s og í raun og út um allan heim það starfsleyfi sem er gefið út á íslandi er í raun og veru ákveðinn gæðastimpill og útgangspunktur fyrir fjármálafyrirtæki sem er að hasla sér völl á erlendri grund og eru þau nú orðin nokkur til viðbótar við hina gömlu banka sem við þekkjum hvað gerst aðeins að sjálfri eftirlitsstofnuninni fjármálaeftirlitið var sett á stofn með lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi fyrir árið nítján hundruð níutíu og átta og samkvæmt þeim er fjármálaeftirlitið ríkisstofnun sem lýtur sérstakri stjórn í almennum athugasemdum við frumvarpið er varð að lögum það sama ár er nánar skýrt hvað í þessu hlutverki felst og fyllsta ástæða til að draga þetta bara inn í umræðuna til upplýsingar og glöggvunar á því hve mikilvægt hlutverk þessi stofnun hefur um leið og hér er lagt til að rekstrarrammi þess stækki sem hér stendur þar segir með leyfi forseta í athugasemdum við lögin fjármálaeftirlitið er sérstök stjórn sem heyrir undir viðskiptaráðherra mikilvægt er að eftirlitsstofnun fái að starfa óháð öðrum hagsmunum en þeim sem sem í eftirlitinu felast þetta verður bein tryggt með því að tryggja þessa starfsemi sjálfstætt því er í frumvarpi þessu lagt til að með eftirlitið fari sérstök stofnun fjármálaeftirlitið stofnuninni er ætlað mikið jálfsætði til ákvarðana og er gert ráð fyrir því að stofnunin hafi sérstaka stjórn þá segir gert er ráð fyrir því að stofnunin falli stjórnskipulega undir viðskiptaráðherra en honum er ekki ætlað vald til að hafa áhrif á einstakar ákvarðanir stofnunarinnar eða til að endurskoða þær og er það algert grundvallaratriði hver sem er í ráðherrastól hverju sinni getur ekki sigað eftirlitinu á hin eða þessi fyrirtæki hvort sem það er út af pólitískum geðþótta eða hverju öðru heldur er stofnunin sjálfstæð og það skiptir mjög miklu máli að ramma það inn og virða það sjálfstæði til hins ýtrasta og það er í samræmi við fyrstu meginreglu eða svokölluð sem er gefin út af alþjóðagreiðsluuppgjöri bankanna og þær kröfur sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gerir til sjálfstæðs eftirlitsaðila á fjármálamarkaði og liggur að sjálfsögðu trúverðugleika þess algerlega til grundvallar fyrir utan öfluga tekjustofna vel heppnaða löggjöf og allt það að það sé engum vafa undirorpið að þetta sé sjálfstæð eftirlitsstofnun sem sé ekki seld undir pólitískan geðþótta hverju sinni eða þá vinda sem blása í stjórnmálunum og þýðing þess að fjármálaeftirlitið er sjálfstæð ríkisstofnun að rofin hafa verið tengsl á milli ráðuneytisins og stjórnvaldsins að því leyti að ráðherra telst ekki sett æðra sem stjórnvald gagnvart hinu sjálfstæða stjórnvaldi og getur því ekki með bindandi hætti gefið þess konar stjórnvaldi fyrirmæli nema það sé sérstaklega fyrir mælt í lögum og engin kæruheimild er milli hins sjálfstæða stjórnvalds og ráðuneytisins jafnframt yrði þetta til þess að ráðherra ber hvorki pólitíska ábyrgð né ráðherraábyrgð á slíku sjálfstæðu stjórnvaldi segja má að öflugt og virkt fjármálaeftirlit þurfi þrennt til að ná árangri í fyrsta lagi þarf eftirlitsaðilinn að vera sjálfstæður gagnvart öðrum hagsmunum en því sem felst í eftirlitinu sjálfu og engu öðru og tel ég að þetta hafi verið tryggt með lagasetningunni frá nítján hundruð níutíu og átta þegar vátryggingareftirlitið sem hafði verið bein undirstofnun heilbrigðis og tryggingaráðuneytisins og síðan viðskiptaráðuneytisins og bankaeftirlits seðlabankans sem hafði verið deild í seðlabankanum voru sameinaðar og gerð að sjálfstæðri ríkisstofnun það er ástæða til að rifja þetta upp því oft hefur komið fram í pólitískri umræðu að mönnum finnist að ráðherra eigi að beita áhrifum sínum til að siga eða segja eftirlitinu til og láta rannsaka hitt og þetta eins og oft er að sjálfsögðu freistandi farvegur fyrir stjórnmálamenn að gera þegar hitinn brennur á einhverju tilteknu máli að siga eða senda fjármálaeftirlitið á þessa eftirlitsstofnun en það verður að sjálfsögðu að taka sína sjálfstæð ákvörðun um það og auðvitað skipar ráðherra þar í stjórn og ráðherra skipar formann stjórnar þannig að þar eru að sjálfsögðu eðlileg tengsl þessarar sjálfstæðu stofnunar við hið pólitíska vald þó það taki ekki við fyrirmælum er það eðlilega tengt inn í stjórnvaldið og þannig getur ráðherra haft áhrif með því að skipa öfluga sjálfstæða einstaklinga sem standa vörð um þetta meginhlutverk fjármálaeftirlitsins í öðru lagi þarf eftirlitsaðili fullnægjandi valdsheimildir til að geta rækt eftirlitshlutverk sitt og framfylgt ákvörðunum sínum og þetta atriði tel ég að hafi náðst með lagabreytingum fyrir tveimur árum síðan árið tvö þúsund og sex þegar styrktar voru eftirlitsheimildir fjárlagaeftirlitsins og síðan að fullu með samþykkt viðurlagafrumvarpsins í vetur sem leið í þriðju lagi fær eftirlitsaðilinn nægilegt fjármagn til reksturs eftirlitsins og það er umfjöllunarefni frumvarpsins hér við greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og er ýmislegt sem má segja útskýra eða standa að baki þeirri miklu aukningu sem er á þessum ramma á milli ára eins og ég nefndi áðan í fyrsta lagi náttúrlega hin ævintýralega útrás fjármálastarfseminnar á liðnum árum þar sem vöxtur á milli ára er gífurlegur held ég að sé óhætt að segja að sé ekkert ofmælt í því og eins önnur svona atriði sem tengjast því mjög og ég skal nefna á eftir á árinu nítján hundruð níutíu og níu voru samþykkt á alþingi lög um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi með lögunum var gjald sem eftirlitsskyldir aðilar greina til að standa straum af rekstri fjármálaeftirlitsins breytt á þann veg að tryggt væri að það uppfyllt skilyrði stjórnarskrár um skattlagningarheimildir þetta þýddi meðal annars að festa þurfi álagningarhlutfall í lögum í stað þess að kveða einungis á um hámark álagningar þessum álagningarhlutföllum þarf því að breyta á hverju haustþingi og tel ég að það sé mjög heppilegt þannig að það sé hægt að endurskoða ramma þessarar mikilvægu stofnunar á hverju ári þannig að hann eigi ekki að henni óeðlilega þegar svona ófyrirsjáanlegur vöxtur eins og við upplifum núna er í fjármálastarfsemi okkar þá er mjög heppilegt að endurskoða tekjur og rekstrarrammann á hverju einasta ári þannig að hann þrengi ekki að þessum álagningarhlutföllum þarf að breyta á hverju haustþingi enda ógerlegt að ákveða nákvæm hlutföll álagningar á flokka eftirlitsskyldra aðila til lengri tíma en til eins árs í senn samkvæmt þessu hefur frumvarp til breytinga á þessum lögum verið lagt fram á hverju haustþingi að fenginni skýrslu frá fjármálaeftirlitinu um áætlaðan rekstrarkostnað næsta árs athugun ráðuneytisins á skýrslunni og fengnu áliti samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila með frumvarpinu er álagningarhlutfalli einstakra tegunda eftirlitsskyldra aðila breytt og eru hlutföllin á viðskiptabanka sparisjóði lánafyrirtæki rekstrarfélög kauphallir og verðbréfamiðstöðvar lækkuð en álagningarhlutfall vegna annarra eftirlitsskyldra aðila hækkuð mismunur á breytingu hvað þetta varðar skýrist af mismunandi þróun álagningarstofna einstakra flokka eftirlitsskyldra aðila en rekstraráætlun fjármálaeftirlitsins fyrir árið tvö þúsund og átta gerir í meginatriðum ráð fyrir óbreyttri hlutfallslegri skiptingu á milli þessara flokka það eru nýmæli að frumvarpið geri ráð fyrir nýjum álagningarstofni sérstöku eftirlitsgjaldi á gefur fjármálagerninga sem teknir eru af til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og markaðstorgi fjármálagerninga leggur frumvarpið til að eftirlitsgjöld á útgefendur hluta og skuldabréfa verði þrepaskipt fastagjald og taka þrepin mið af markaðsvirði viðkomandi fjármálagerninga áætlað álagt eftirlitsgjald á yfirstandandi ári nemur sex hundruð og tvær milljónir króna en frumvarpið gerir ráð fyrir tæpum níu hundruð og fimmtán milljónir króna á næsta ári sem er eins og ég gat um áðan fimmtíu og tvö prósent hækkun á milli ára það er áætlað að rekstrarkostnaður fjármálaeftirlitsins á þessu ári nemi um sex hundruð og átta milljónir en á næsta ári níu hundruð fjörutíu og sex sem er rúmlega fimmtíu og fimm prósenta hækkun lægri hlutfallsleg aukning á eftirlitsgjaldinu á rekstrarkostnaðinum skýrist af hærra álögðu eftirlitsgjaldi á árinu tvö þúsund og sjö en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir áhrifum yfirfærslu á eigin fé milli ára og auknum vaxtatekjum þetta eru háar upphæðir og þess ber að geta að eftirlitsskyldir aðilar standa að öllu leyti undir kostnaði við rekstur af fjármálaeftirlitinu og þarf því ekki að lesa álit samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila gaumgæfilega til að sjá að þeir gera sér vel grein standa á bak við þetta öfluga fjármálaeftirlit og viðleitni áhuga og markmið stjórnvalda um að efla fjármáleftirlitið enn þá frekar þar er fullkomið samræmi á milli stefnumörkunar okkar og hinna eftirlitsskyldu aðila sem standa á bak við fjármálaeftirlitið og standa straum af rekstrarkostnaði eins og ég sagði í upphafi ræðu minnar hvílir útrás og uppgangur þessara fyrirtækja að svo miklu leyti á því að þau njóti trausts og fjármálaeftirlitið sem tryggir þeim það njóti alþjóðlegrar viðurkenningar í hvívetna enda eiga þau mikið undir því að fjármálaeftirliti komi vel út gagnvart greiningar og matsfyrirtækjum sem heimsækja eftirlitið tugum saman á hverju einasta ári hver hundraðshlutur úr prósentustigi eða punktur í lánshæfismati er reyndar talinn kosta innlend fjármálafyrirtæki um fimm hundruð fimmtíu milljónir króna þannig að hér eru gífurlegir fjárhagslegir hagsmunir í húfi bæði fyrir samfélagið allt einstakar fjármálastofnanir og allt gangvirkið í okkar efnahagslífi því er til mikils að vinna að trúverðugleiki fjármálaeftirlitsins sé sem mestur og þetta eru stóru þættirnir í því að öflug sanngjörn löggjöf sem sniðin verði í sanngjarnan stakk tekjustofna sem duga þeim til að standa undir starfseminni og sjálfstæði stofnunarinnar sem er virt í hvívetna af stjórnvöldum hverju sinni af einstökum rekstrarliðum rekstraráætlunar næsta árs vegur launakostnaðurinn þyngst en hann er áætlaður sex hundruð sjötíu og fimm milljónir króna eða rúmlega sjötíu og eitt prósent af heildarútgjöldum og vex hann um sextíu og fjögur prósent á milli ára aðrir helstu útgjaldaliðir ráðast af starfsmannafjölda má þar nefna húsnæðiskostnað sem er áætlað að verði fimmtíu og sjö milljónir króna á næsta ári og aukist um yfir tvö hundruð prósent og rekstur tölvubúnaðar sem er áætlað að verði um sjötíu milljónum króna og áætluð hækkun launakostnaðar ræðst einkum af fjórum atriðum í fyrsta lagi samningsbundnum launahækkunum og lausum kjarasamningum á næsta ári í öðru lagi fjölgun starfsmanna í þriðja lagi kostnaður við að mæta launaskriði á fjármálamarkaði og þróa svokallaða kælitímasamninga og í fjórða lagi kostnaður við að þróa árangur og frammistöðutengt launakerfi það verður ekki litið framhjá því að mikil starfsmannavelta hefur verið hjá fjármálaeftirlitinu á liðnum árum eins og mörgum ríkisstofnunum og ráðuneytum og öðrum stofnunum sem eru að sækjast eftir starfskröftum sem er mikið sótt í af mörgum öðrum fyrirtækjum mörgum einkafyrirtækjum og það er nauðsynlegt að stofnunin hafi möguleika á að ráða til sín og halda hæfum starfsmönnum af því að mikil starfsmannavelta veikir innviði stofnunar eins og fjármálaeftirlitsins og tekur langan tíma að þjálfa starfsfólk upp þannig að það nái vel utan um hlutverkið nema það er til mikils að vinna að halda fólkinu sem hefur ráðið sig í vinnu og komið sér vel inn í starfið og er að sinna því vel að halda því þar í störfum það er mjög mikilvægt og skiptir miklu máli að fjármálaeftirliti takist vel þar upp í árslok má geta þess að þar er gert ráð fyrir að um fjörutíu og fimm stöðugildi verði virt hjá fjármálaeftirlitinu og að tíu stöðugildi bætist við á næsta ári auk viðbótarverkefna sem lögð hafa verið á fjármálaeftirlitið með setningu nýrra laga hefur útrás íslenskra fjármálastofnana ráðið langmestu um fjölgun starfsmanna eins og ég nefndi áðan í fylgiskjali tvö með frumvarpinu er að finna umfjöllun um útrásina og þau áhrif sem hver starfsstöð á erlendri grundu hefur starfsmannaþörf stofnunarinnar af því að fjármálaeftirlitið þarf að fylgjast með starfsstöðvum hinna íslensku fjármálaútrásarfyrirtækja hvar sem þau eru í heiminum og nú síðast opnaði einn íslensku bankanna útibú í dubai þannig að íslensku fjármálafyrirtækin eru farin að teygja starfsemi sína eða starfsemi þeirra er farin að teygja sig út um allan heim til asíu evrópu ameríku og svo framvegis þannig að fjármálaeftirlitið og geta þess til að sinna hlutverkum sínum má ekki verða þrándur í götu þessarar starfsemi og mikilvægt að hún haldi í við útrásina eða starfsemi og umfang íslenskrar fjármálaþjónustu erlendis sem hefur skilað íslensku samfélagi mörg hundruð eða þúsundum hálauna og góðra starfa innan lands og utan og ungu íslensku fólki fjölmörgumatvinnutækifærum út um allan heim þannig að það efast enginn um þjóðhagslegan ábata af þessari starfsemi og mikilvægi þess að stjórnvöld standi á bak við fjármálastofnanirnar með sanngjarnri og góðri löggjöf og öflugum eftirlitsstofnunum sem geti sinnt þessu hlutverki sínu meðal fylgiskjala með frumvarpinu er er skýrsla fjármálaeftirlitsins til viðskiptaráðherra um starfsemi eftirlitsins og hvet ég þingheim og aðra sem áhuga hafa á eindregið til að kynna sér efni hennar sem er mjög fróðlegt yfirlit yfir eins og ég sagði áðan þessa ævintýralegu útrás og aukningu sem er í starfsemi fjármálafyrirtækja og þar með náttúrlega eftirlitsstofnunar á borð við fjármálaeftirlitið eigi hún að halda í við og geta sinnt hlutverki sínu þar er fjallað um eftirlit með einstökum sviðum fjármálamarkaðar lánamarkaðar verðbréfamarkaðar vátryggingamarkaðar og lífeyrismarkaðar auk þess sem greint er frá þróun og horfum á íslenskum fjármálamarkaði og áherslum í starfi fjármálaeftirlitsins á næstu missirum skýrslan er fróðleg lesning öllum þeim sem vilja kynna sér þróun á innlendum fjármálamarkaði og eru þeir örugglega margir og ekki undarlegt sem þetta er mjög skemmtileg og merkileg íslensk athafnasaga sem þarna er að teikna sig upp og eiga sér stað núna ár frá ári virðulegi forseti ég mælist til þess að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar að björgvin frá byrjun og til enda